Najlepša hvala. Spoštovana gospa ministrica, sedemindvajsetega aprila letos je začel veljati Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb. Zakon določa prekinitev vseh sodnih postopkov, začetih na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, ali Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v katerih upniki izbrisanih družb uveljavljajo svoje zahtevke zoper družbenike takih družb ali njihove pravne naslednike. Prekinitev traja do odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić proti Sloveniji. Zakon v drugem odstavku prvega člena zavezuje sodišča ali druge organe, ki vodijo te postopke, da v tridesetih dneh od uveljavitve zakona po uradni dolžnosti izdajo sklepe o prekinitvi postopkov. V Novi Sloveniji pa žal ugotavljamo, da je bil v roku trideset dni po uveljavitvi zakona po uradni dolžnosti izdan samo en sklep o prekinitvi postopka. Vsi ostali sklepi o prekinitvi postopkov so bili namreč izdani šele na podlagi zahtevka, torej z veliko zamudo. Številne stranke po tem zakonu, so za mnenje glede na izvajanje oziroma glede na neizvajanje zakona zaprosile tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. In čudimo se odgovoru predsednika Vrhovnega sodišča. Predlagal je namreč, da ti upravičenci, kot stranke v postopku, aktivno sodelujejo in tudi same podajajo predloge sodiščem, da izdajo sklepe o prekinitvi postopkov. Takšnega postopanja v Novi Sloveniji pač ne sprejemamo in ne moremo sprejeti, zato spoštovana gospa ministrica sprašujem vas: Kdo bo prevzel odgovornost za očitno neizvajanje Zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb? Zakaj sodišča, ki te postopke vodijo, postopajo različno oziroma sklepov ne izdajajo po uradni dolžnosti, tako kot jih zavezuje tudi sam zakon? Vemo, da so ti postopki povezani s številnimi osebnimi stečaji ali človeškimi usodami, ki so odvisne od odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić. Zakaj torej takšna pasivnost sodišč in prepuščanje iniciative za prekinitev postopkov strankam kot ustanoviteljem oziroma družbenikom kapitalskih družb, na katere je bil ex lege opravljen prenos obveznosti izbrisanih družb. Za vaše odgovore na moje vprašanje se vam zahvaljujem.